maður fari heim héðan frá umræðunni fljúgandi á vængjum kvöldroðans ef ekkert verður til að hressa mann við annað en málflutningur stjórnarandstöðunnar að minnsta kosti eins og hann er enn sem komið er það þarf ekki að hafa mörg orð um það áfall sem ísland varð fyrir á haustmánuðum tvö þúsund og átta en það áfall var ekki bara efnahagslegt og nægt var nú tjónið samt sem þar varð það var líka sálrænt tilfinningalegt félagslegt sjálfsmynd okkar laskaðist og orðspor okkar sömuleiðis það varð víðtækur trúnaðarbrestur traust hrundi til grunna í samfélaginu

skilaboðin úr sveitarstjórnarkosningunum á dögunum bera það meðal annars með sér það er gremja það er vonbrigði það er reiði sem leitar útrásar með ýmsum hætti og það er skiljanlegt það er verk að vinna í íslensku samfélagi að endurheimta traust það er verk að vinna að endurreisa efnahaginn það er verk að vinna að græða sár vonbrigða og réttlátrar reiði þegar hlutum er leyft að gerast sem eiga ekki að geta gerst rannsóknarskýrsla alþingis

störf skattyfirvalda dómstóla allt eru þetta mikilvægir hlekkir í uppgjörinu það að réttlætinu og sannleikanum verði þjónað eins og kostur er en þeir hlutir munu taka sinn tíma þeir munu kosta mikla fjármuni það er ekki bara svo að á íslandi séu menn að glíma við þessi vandamál um víða veröld og ekki síst í mörgum löndum eru er við hliðstæða atburðarás að fást skuldsett ofþanin sem meira og minna lendir því miður að lokum á herðum hins opinbera og skattgreiðenda það er dapurlegt en þannig er það ríkissjóðir víða um lönd taka á sig stórkostlega skuldabyrði ofan á það sem fyrir var og menn munu verða ár og jafnvel áratugi að vinna sig út úr ástandinu ísland varð fyrsta þróaða hagkerfið til að lenda í risaáfalli í þessari umferð bankahrunið hér á sér vart hliðstæðu að okkar örsmáa hagkerfi skyldi komast á blað með þrjú af tíu stærstu gjaldþrotum sögunnar er með endemum að skuldir ríkisins skyldu fara úr engu miðað við hreina stöðu í upp undir fimmtíu prósent af vergri landsframleiðslu á einu og hálfu til tveimur árum er án fordæma en kosturinn við að ísland var eins konar undanfari í efnahagshruninu hann er um leið sá að við erum lengra komin á margan hátt í að takast á við vandann en önnur lönd við erum um margt einu til einu og hálfu ári á undan ef það er skoðað og borið saman þær aðgerðir sem við gripum til fyrir einu ári síðan á vordögum tvö þúsund og níu og aftur um síðustu áramót og það sem ríkisstjórnir víða um lönd eru núna að hefjast handa um annars staðar þessar aðgerðir hafa þegar skilað miklu eins og nú er æ betur að koma í ljós auðvitað er það engu að síður svo að alþingis og ríkisstjórnar bíða að sönnu mikil verkefni háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson talaði hér um virðingu alþingis eða traust eða öllu heldur skort á hvoru tveggju ég tel að alþingi vinni sér fyrst og fremst traust með vönduðum vinnubrögðum og því að skila sínu hlutverki það verður undir smásjá hvernig alþingi stendur sig í þeim efnum á næstu klukkutímum það kemur ekki til greina að alþingi ljúki hér störfum og fari í sumarleyfi fyrr en vandaður og sómasamlegur frágangur á málefnum heimilanna hefur fengið hér farsæla afgreiðslu það kemur heldur ekki til greina að alþingi fari í frí fyrr en búið er að tryggja að vatnið verði ekki einkavætt hver er nú staðan þegar við nálgumst mitt ár tvö þúsund og tíu og það er að nálgast átján mánuðir frá hruninu í byrjun október tvö þúsund og átta jú það er hollt að bera það lítillega saman hverju bjuggumst við við þá hverju bjuggumst við við framan af ári í fyrra og hver er staðan nú því var til dæmis spáð að landsframleiðsla á síðasta ári mundi tæplega halda í horfinu að nafnvirði og verða um fjórtán hundruð milljarðar nú liggur fyrir að hún verður að minnsta kosti fimmtán hundruð milljarðar það liggur fyrir að samdráttur sem spáð var að yrði tíu prósent af vergri landsframleiðslu verður nær því að verða sex og hálft prósent því var spáð að þrátt fyrir aðgerðir í fyrra yrði halli á rekstri ríkissjóðs um tólf komma sex prósent af vergri landsframleiðslu hann stefnir nú í að hafa orðið um eða innan við níu prósent af vergri landsframleiðslu því var spáð að atvinnuleysi yrði upp undir tíu prósent að meðaltali það varð á milli átta og níu prósent atvinnuleysi bæði í apríl og aftur í maí á þessu ári er heldur minna en í sömu mánuðum síðasta árs það er á niðurleið og er átta komma þrjú prósent nú í maímánuði það sem meira er um vert á tveimur ársfjórðungum í röð hefur íslenska hagkerfið vaxið það hefur ekki dregist saman eins og spár gengu út á bæði á fjórða ársfjórðungi síðasta árs og fyrsta ársfjórðungi þessa árs varð lítils háttar vöxtur í hagkerfinu það sem meira er um vert það er útflutnings og verðmætasköpunardrifinn vöxtur þess sér meðal annars stað í því að vöruskiptajöfnuður var jákvæður svo nam tæpum sautján milljörðum króna núna í maímánuði síðastliðnum það munar um minna en sautján milljarða tæpa í afgang af vöruskiptum við útlönd með öðrum orðum það eru ýmis jákvæð teikn á lofti hvað það snertir að við séum að fá þann viðsnúning í hagkerfinu sem við þurfum að sönnu sárlega á að halda ég segi fyrir mitt leyti hiklaust væri ekki fyrir eldgos hestapest og óvissu á ýmsum markaðssvæðum okkar íslendinga væri ég viss um að hér yrði hagvöxtur í ár frekar en samdráttur þessi jákvæðu teikn bíða á hinn bóginn ekki að hin erfiða glíma við ríkisfjármálin verði nokkuð annað en erfið það verður hún aðgerðir upp á um fjörutíu og þrjá milljarða króna á næsta ári sem í grófum dráttum eru líklegir til að skiptast í um ellefu milljarða sértækar tekjuöflun og þrjátíu og tvo milljarða aðhald í útgjöldum það verður erfitt en góðu fréttirnar eru þar með þær að þá verður það versta og það mesta búið við eigum eitt virkilega erfitt ár eftir þaðan í frá er engin ástæða að ætla annað en að sæmilegur viðsnúningur og umsvif í hagkerfinu skili okkur að mestu leyti því sem við þurfum til að ná okkar markmiðum um hallalausan rekstur ríkisins á árinu tvö þúsund og þrettán samvinna og samstarf mun þar skipta miklu máli og það mun reyna verulega á það í þessari erfiðu glímu sem framundan er hver er leið íslands út úr erfiðleikunum jú leið íslands liggur í gegnum það sem við höfum okkar raunhagkerfi okkar útflutnings

og tækni og þekkingargreinar sem við eigum að hlúa að það er fullt af jákvæðum merkjum ég fór í gegnum einn af fjölmiðlunum í dag og skoðaði tíu fyrirsagnir fjórar þeirra voru um góðar fréttir vaxandi líf að færast í fasteignamarkaðinn eignir lífeyrisjsóðanna halda áfram að aukast og eru komnar yfir hundrað tuttugu prósent af vergri landsframleiðslu fjárhagsleg endurskipulagning icelandair stærsta flugfélags þjóðarinnar að komast í höfn atvinnuleysi minnkar og svo framvegis verkefnið er á góðri leið með að takast það er aðalatriðið allt tal um hættu á þjóðargjaldþroti sem sveif hér yfir vötnum í þessum sal fyrir ári síðan er fagnað það talar enginn lengur um það að ísland sé leiðinni á hausinn eða hér sé hætta á greiðslufalli landið er hægt og bítandi að öðlast traust og trúverðugleika á nýjan leik á erlendri grund það merkjum við og finnum á ýmsan hátt það er byrja að þiðna í samskiptum við önnur lönd það eru brekkur eftir og það vitum við öll og við skulum taka það saman ég hvet landsmenn til þess að njóta sumarsins ég er viss um að það verður gott við skulum gera það við skulum vera dugleg að ferðast um landið okkar við skulum sækja hvert annað heim heimsækjum fólkið í nágrenni eyjafjallajökuls sem hefur gengið í gegnum mikla þolraun við skulum heimsækja skagafjörð þar sem menn urðu að slá af landsmót hestamanna kaupum íslenskar vörur ráðumst í framkvæmdir þau okkar sem eru í færum til þess hjálpum okkur sjálf hjálpum hvert öðru í leiðinni það er besta aðferðin góðar stundir steingrímur í fyrri spólu